Señor Presidente, se ha hablado en este Pleno mucho de la crisis económica, pero yo quiero hablar del Estado de Derecho y de la democracia y los derechos fundamentales en la Unión Europea, porque la crisis que impacta sobre los valores fundacionales de la Unión Europea no es menos importante que la del euro —lo es más— y porque los criterios de Copenhague que se exigen a los candidatos a la adhesión deben exigirse también una vez que se es parte de la Unión. Digo esto porque se ha consumado en Hungría la aprobación de la cuarta enmienda a la Ley Fundamental, que desautoriza al Tribunal Constitucional al restablecer los contenidos que habían sido declarados no conformes con la Ley Fundamental por una sentencia de diciembre de dicho tribunal. Y en democracia se puede o no se puede tener tribunal constitucional, pero cuando se tiene, hay que respetarlo y cumplir con sus sentencias. Además, la enmienda establece serias condiciones al pluralismo religioso y al pluralismo en los medios de comunicación e informativo y restablece el mecanismo de asignación judicial de casos por la Oficina judicial, que había suscitado la preocupación de este Parlamento, sin que se den garantías explícitas de respeto al proceso debido y al juez imparcial predeterminado por la ley. Se ha desoído al Consejo de Europa, al Secretario General del Consejo de Europa, a la Comisión de Venecia y al Presidente del Parlamento Europeo. De manera que le pido al Presidente del Parlamento Europeo que plantee esta cuestión a los Jefes de Estado y de Gobierno durante el Consejo que se celebra este fin de semana. Recuerdo que el Presidente de la República de Hungría tiene aún la oportunidad de escuchar el mensaje de los miles de húngaros que le piden que garantice el cumplimiento de los compromisos de la adhesión y la regla del Estado de Derecho. Pero, además, recuerdo que la Comisión LIBE está trabajando en un informe por mandato de este Parlamento y que va a llevar adelante ese informe y va a asegurarse de que se cumple con la primera regla de la Unión Europea, que es la sujeción voluntaria al imperio de la ley.